Tato zpráva navazuje tak trochu na předchozí zprávu. Týká se opět kvality legislativy, v tomto případě jednotného vnitřního trhu. Já sám osobně považuji jednotný vnitřní trh za jedno z hlavních pozitiv evropské integrace, a proto je dobře, že toto téma je řešeno odděleně, speciálně oproti té předchozí zprávě, která obecně hodnotí implementaci a aplikaci evropské legislativy. Je jaksi důležité zvláště v této věci si uvědomit, jak je důležitá kvalita evropské legislativy.

Je proto dobře zabývat se kvalitou jednotlivých směrnic a nařízení, které upravují vnitřních trh EU, a proto jsem rád, že Evropská komise nám dala jasná čísla, kde konstatuje, jak probíhá jednotlivá implementace.